áframhald þeirrar stefnu sem hefur keyrt okkur út í fenið ég get að vísu tekið undir sitthvað í hans málflutningi þegar hann segir að nú eigi að skera óþarfann og fituna burt ætlar hann að styðja tillögur sem fram munu koma frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar grænu framboði að horfið verði frá áformum um að setja á fót nýtt hernaðarmálaráðuneyti eða hernaðarmálastofnun ætlar

það er ljótt að ljúga að fólki og það er ljótt að ljúga að heilum þjóðum málflutningur ríkisstjórnarinnar og framkoma gagnvart íslensku þjóðinni einkennist ekki bara af því hve mótsagnakenndur hann er heldur hvað ósannur hann er það er ekki verið að segja íslendingum satt og rétt til okkur var sagt og meðal annars í efnahags og skattanefnd þingsins að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði ekki sett okkur nein skilyrði

að ákveðið hefði verið að hækka stýrivexti upp um fimmtíu prósent fara með þá upp í átján prósent þá hófust í fyrsta lagi mótsagnakenndar yfirlýsingar þar sem annars vegar var fullyrt að þetta væri samkvæmt skilyrðum

í annan stað að þetta væri seðlabankinn sem hefði tekið þessar ákvarðanir og í þriðja lagi að þetta væri á ábyrgð ríkisstjórnarinnar hvað af þessu er rétt eitt er víst að í seðlabankanum velkjast menn ekki í vafa um hvað rétt er eins og hér hefur komið fram í umræðunni þá hefur seðlabankinn sent frá sér athugasemd í dag þar sem segir meðal annars með leyfi forseta eins og kunnugt er hefur verið litið svo á að samningsgerð letter of winten á milli ríkisstjórnar íslands og sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé enn trúnaðarmál nítjánda töluliður samningssgerðarinnar er þó eðli málsins samkvæmt ekki lengur trúnaðarmál ráðherrar úr ríkisstjórn hafa undrast vaxtahækkun í átján prósent og hafa jafnframt sagt að ekkert ákvæði um slíka gjörð sé í samningsgerðinni í samningsgerðinni segir nítjánda tölulið á enskri tungu með leyfi forseta to raise the policy interest til átján prósent þetta eru skilmálar þetta eru skilmálar sem okkur var sagt að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði ekki sett með öðrum orðum fulltrúar ríkisstjórnarinnar lugu þessu að þinginu og lugu þessu að þjóðinni ég segi síðan í framhaldi af þessu burt með þetta pukur farið að segja þjóðinni rétt til hvað annað er í þessu samkomulagi sem þið hafið gert við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem þið hafið leynt íslendinga ég krefst þess fyrir hönd þingsins að ríkisstjórnin setji þennan samning á borðið þetta er ekkert einsdæmi hið sama eiga menn nú við að stríða gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum í ungverjalandi og í úkraínu einnig þar neita stjórnvöld sem sett hafa sig undir hælinn á alþjóðagjaldeyrissjóðnum að upplýsa þingin og upplýsa þjóð sína síðan eru það þessar ákvarðanir hvernig þær koma við heimilin í landinu við fyrirtækin í landinu og við þjóðina okkur er sagt að vextirnir séu færðir upp til þess að slá á fjármagnsflutninga einkum út úr landinu og stuðla að

og lýsir því yfir þegar þessi ráðstöfun er gagnrýnd á þeirri forsendu að hún muni setja hengingaról á heimilin og fyrirtækin í landinu þá segir fulltrúi ríkisstjórnarinnar þetta mun vara í mjög skamman tíma hvers vegnar ruglríkisstjórn er þetta annars vegar segist hún vera að slá á óvissu manna sem eiga fjármuni inni í íslenska fjármálakerfinu og segja þeim að nú sé ekki tími til að fara með þessa fjármuni út á sama tíma lýsir hún því yfir að þetta muni standa mjög skammt yfir hvaða skilaboð eru það auðvitað skilaboð um að taka peningana hið allra fyrsta út þetta er efnahagsstjórn ríkisstjórnar hæstvirtur ráðherra geirs h haarde og ingibjargar sólrúnar gísladóttur í hnotskurn í verki annars vegar að fara með ósannindi gagnvart þjóðinni og leyna hana upplýsingum og síðan að koma fram á þennan þessum ósannindum þessum hálfkveðnu vísum er ekki kominn tími til að setja öll spilin á borðið gagnvart þjóðinni